Romániában az idei év végéig a kormány át szeretné alakítani az ország közigazgatási beosztását. Az indok a jelenlegi statisztikai fejlesztési régiók nem elég hatékonyak a kohéziós források felhasználásában.

Ám kétlem, hogy a 15 évvel ezelőtt átgondolatlanul és kellő szakmaiság hiányában kijelölt régiók közigazgatási hatáskörrel való felruházása bármiben is segíteni fogja Románia forrásfelhasználási képességét. A rossz regionális beosztás bebetonozásának indokaként az Európai Unió előírásait fogják használni. Egy állam közigazgatási rendszerének átalakítása nemzeti hatáskör, ám amennyiben az EU előírásaira, a kohéziós források jobb felhasználására hivatkoznak, talán az Európai Bizottság is elmondhatná a véleményét a kérdésben. Nem hiszem, hogy a régiók kialakításának folyamatában az lenne a leghelyesebb alapelv, hogy a kormányzó pártok minél kevesebb érdeksérelmet okozzanak saját, helyi politikusaik számára.